Myslím si, že správa pána Coelha veľmi dokazuje tento názor, že tieto dve krajiny sú plne pripravené a splnili všetky podmienky. Bulharsko a Rumunsko sú členskými krajinami Európskej únie 4 roky, pre niektorých mojich kolegov, ak si to náhodou nevšimli, a niektoré ich otázky a ich rasistické poznámky ohľadne týchto krajín ma naozaj ako občana Európskej únie veľmi mrzia, pretože ak hovoríme o nezákonných prisťahovalcoch z týchto krajín, ktorí náhodou môžu nejakým spôsobom narušiť naše územia, tak hovoríme vlastne o členoch a občanoch Európskej únie, takže tam žiadni nezákonní prisťahovalci určite nie sú. Myslím si, že kto splní podmienky, mal by dostať možnosť stať sa členom Schengenského priestoru a toto je základný princíp rovnosti, na ktorom stojí Európska únia, a kto ho spochybňuje, spochybňuje základné princípy Európskej únie.